Polska delegacja w grupie konserwatywnej będzie głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Potrzebujemy większego nacisku na kontrolę wydatków unijnych oraz krytycznej oceny dotychczasowej polityki w tym zakresie.

Dominacja agendy Europa 2020 może oznaczać reformowanie polityk unijnych kosztem zobowiązań o wiele ważniejszych kosztem zobowiązań traktatowych mówiących o promowaniu spójności ekonomicznej między państwami członkowskimi. Nie możemy jednak zamykać oczu na europejską wartość dodaną, która wiąże się z europejską polityką spójności. W Polsce widać jej efekty bardziej niż gdziekolwiek indziej. Przyspieszenie wzrostu dzięki polityce spójności służy nie tylko nam. Przyspieszenie wzrostu w Europie Środkowej przyczynia się w istotny sposób do wzrostu całej Europy, poprawia warunki inwestycji, które przynoszą zyski nie tylko w Warszawie czy w Pradze, ale także w Amsterdamie, Londynie czy Berlinie.